Manau, kad pakankamai jau buvo šitas klausimas išaiškintas ir išstudijuotas iš visų pusių. Ir manau, kad iš vienos pusės mes turime labai aiškiai sau pasakyti, kad Europoje yra didžiuliai skirtumai ir turime pasidaryti pakankamai aiškų planą, kaip tuos skirtumus kuo greičiau sumažinti, sušvelninti. O Komisija, manau, šiuo atveju turi atsiimti savo teisę, atsistatyti savo teises, siųsti Vokietijai aiškų signalą, kad Vokietija peržengė savo įgaliojimus ir Vokietija turi tuoj pat stabdyti taikymą kitoms šalims, juos taikyti tik tai savo šaliai.